Es handelt sich hier um einen sehr ausführlichen Bericht, der alle Facetten des Transports und der Potentiale zur Dekarbonisierung aufzeigt.

Es ist wohl unbestritten, dass der Verkehr und der Transport im Allgemeinen sauberer werden muss, und es ist auch kein Widerspruch, dass wir einerseits die ökologischen Ziele erreichen können, andererseits aber auch die industrielle Basis mit ihren vielen Hunderttausenden von Arbeitsplätzen nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen können.

Die Digitalisierung bringt natürlich auch große Chancen mit sich.

Wenn uns das gelingen soll, muss eben auch die Schiene, sprich die Bahn, attraktiver werden, und sie muss entlastet werden, was ihre Abgabenbelastung anbelangt. Es muss europaweit auch in die Infrastruktur investiert werden. Und wenn wir über die Infrastruktur sprechen sehr geehrter Kommissar, Sie haben es angesprochen Natürlich, alternative Antriebe und alternative Kraftstoffe müssen ausgebaut werden. Da wundert es mich aber schon lassen Sie mich das noch sagen dass die Kommission im Mobilitätspaket lediglich mit einer Mitteilung gekommen ist und nicht mit Gesetzgebung.